virðulegi forseti mig langaði bara að taka fyrir orð háttvirts þingmanns sigrúnar magnúsdóttur um það að hér hafi verið mikið talað um málið í gær og þar áður umræðan hefur aðallega átt sér stað um dagskrána ástæðan er sú að það er ósætti um dagskrána

slíta þeim þess vegna er alveg fullkomlega eðlilegt að við vindum okkur bara beinustu leið í það mál hvort við ætlum að treysta þjóðinni fyrir þessu eða ekki útkljáum það og síðan má fara að ræða það sem er talað hér um í einhverju öðru samhengi en það en ágreiningurinn snýst um dagskrána það er alveg sjálfsagt að gefa smá eftir þegar kemur að dagskránni og eða okkur að greiða atkvæði um það hvort það eigi að treysta þjóðinni þetta er dagskráratkvæði